frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um sölu fasteigna og skipa á þingskjali þrjú hundruð sextíu og fimm í máli númer tvö hundruð þrjátíu og sex

mælt í lögunum hæstvirtur þáverandi dómsmálaráðherra skipaði í maí tvö þúsund og sjö vinnuhóp sem gera skyldi tillögur að breytingu á lögunum vinnuhópurinn skilaði í lok árs tvö þúsund og sjö tillögum sínum í formi heildarfrumvarps til nýrra laga auk skýringa þann fyrsta janúar tvö þúsund og átta fluttist málaflokkurinn það er málefni fasteignasala til viðskiptaráðuneytisins og var skipaður nýr starfshópur til að leggja fram lokadrög að frumvarpi til laga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa hópurinn lauk störfum um miðjan mars tvö þúsund og átta og skilaði frumvarpi til nýrra heildarlaga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa nokkuð áþekkum þeim sem fyrri starfshópur hafði skilað frumvarpið var síðan lagt fyrir alþingi í kjölfarið en fékk ekki afgreiðslu

frumvarpið er lagt fram að nýju lítillega breytt markmiðið með frumvarpinu er að skapa það lagaumhverfi að viðskipti með fasteignir og skip fari fram með tryggum og öruggum hætti fyrir þá sem koma að slíkum viðskiptum jafnt kaupendur og seljendur og neytendur alla í heild fasteignaviðskipti eru oftar en ekki viðskipti með aleigu fólks því er nauðsynlegt að löggjafinn mætti skýra eins sanngjarna löggjöf í þessum efnum og er þetta frumvarp sérstaklega samið til að leggja áherslu á það þá er markmið þessa frumvarps jafnframt að tryggja þeim sem telja á sér brotið í fasteignaviðskiptum hraða og vandaða málsmeðferð til þess að þeir geti fengið úrlausn sinna mála og verður nánar vikið að því hér á eftir víkjum að heldur nýmælum frumvarpsins í frumvarpinu er það nýmæli að lagt er til að lögfest verði markmiðsákvæði í fyrstu grein frumvarpsins til að undirstrika markmið laganna en með því er átt við að þeir sem hafa fengið einkarétt hjá hinu opinbera til að eiga milligöngu um viðskipti milli kaupenda og seljenda gæti hagsmuna beggja aðila

sjöttu grein frumvarpsins þó er lagt til að fasteignasölum verði heimilt að fela einstaklingum sem ráðnir eru til starfa hjá honum einstök afmörkuð verkefni við sölu einstakra eigna sem verða nánar útfærð í reglugerð tilefni þessa er að svo virðist sem nokkuð ljóst hafi verið hversu mikið af skyldum fasteignasalans hann geti framselt öðrum sem starfa í hans þágu og hversu mikið af þeim verkum hann hefur ekki heimild til að framselja hér er þó ekki verið að koma í veg fyrir að fasteignasali geti látið aðra vinna einföld verk með þessu er einnig leitast við að setja nokkur bönd á verktöku svokallaða sem mikið hefur verið amast við

í frumvarpinu er í d lið þriðju greinar tillaga um breytingar á fyrirkomulagi á menntun fasteignasala eins og fram kemur í skýringum með greininni er gert ráð fyrir því að reglur um menntun fasteignasala verði felldar að löggjöf um menntun á háskólastigi háskólageta ef frumvarpið nær fram að ganga skipulagt nám fyrir fasteignasala en það skal þó vera níutíu staðlaðar námseiningar og er atvinnuvega og nýsköpunarráðherra eða iðnaðar og viðskiptaráðherra heimilt að setja reglugerð til að mæla fyrir um framkvæmd og tilhögun þessa náms þannig samsvara níutíu staðlaðar námseiningar eða svokallaðar ects einingar eins og hálfs árs háskólanámi eða fjörutíu og fimm einingum samkvæmt eldra einingakerfi sem almennt hefur verið miðað við hér á landi í háskólanámi því er ekki lagt til að lengd eða umfangi námsins verði breytt heldur að það verði flutt til háskólanna og jafnframt yrði prófnefnd fasteignasala lögð niður sem mundi einfalda stjórnsýslu og lækka rekstrarkostnað með þessu frumvarpi eru að auki lagðar til tvær meginbreytingar á reglum um fasteignasala annars vegar er lagt til að skylduaðild að félagi fasteignasala verði felld niður umboðsmaður alþingis tók fyrir nokkru að eigin frumkvæði til athugunar skylduaðild að félaginu og hvort hún stæðist ákvæði stjórnarskrár íslands um félagafrelsi samanber niðurstöðu umboðsmanns alþingis númer fjögur þúsund tvö hundruð tuttugu og fimm frá tvö þúsund og fjögur umboðsmaður taldi að vafi léki á því hvort þau verkefni félags fasteignasala sem kveðið er á um í núgildandi lögum uppfyllti þau skilyrði sem önnur málsgrein sjötugustu og fjórðu greinar stjórnarskrárinnar setti það er að skylduaðild væri nauðsynleg til að félag fasteignasala gæti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna umboðsmaður alþingis vakti athygli dóms og kirkjumálaráðherra á álitinu á hinum norðurlöndunum er skylduaðild að félagsskap fasteignasala ekki til staðar þrátt fyrir það hefur yfirgnæfandi meiri hluti fasteignasala í danmörku svíþjóð og noregi séð hag sínum best borgið með því að vera félagsmenn í slíkum félögum ekkert bendir til þess að málum yrði öðruvísi farið hér á landi þannig mundu flestir fasteignasalar vafalaust sjá hag sínum best borgið með frjálsri félagsaðild enda ljóst að slíkur félagsskapur hefur margvíslega kosti ein meginástæða þess að lögð var til skylduaðild í frumvarpi til gildandi laga var að gefa félaginu tækifæri til árs að eflast að burðum og skapa sér þá stöðu að verða leiðandi hér á landi eins og fram kemur í áliti allsherjarnefndar sem fylgdi frumvarpinu taldi nefndin að félagið kynni að styrkjast svo verulega í starfsemi sinni í framhaldi af lögfestingu að ekki yrði nauðsynlegt að kveða á um skylduaðild til frambúðar og lagt til að það fyrirkomulag yrði tekið til sérstakrar skoðunar að nokkrum tíma liðnum þá hafa vinnuhópar þeir er unnu að endurskoðun gildandi laga vísað til fyrrgreinds álits allsherjarnefndar og komist að þeirri niðurstöðu að ákvæðið hafi þjónað tilgangi sínum við þetta bætist svo að héraðsdómur reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu þann tólfti nóvember síðastliðinn að skylduaðild að félagi fasteignasala samkvæmt gildandi lögum brjóti gegn stjórnarskrá íslenska lýðveldisins ég hvet menn til að hafa í huga að skylduaðild að félögum er undantekning frá strangri meginreglu sem kveður á um að engan megi skylda til aðildar að félagi því ber að fara varlega og meta nauðsyn kirfilega þegar slík kvöð er ákvörðuð hins vegar er lagt til að afnuminn verði einkaréttur fasteignasala til að hafa milligöngu um sölu fyrirtækja eins og kveðið er á um í núgildandi lögum fasteignasalar geta þó sinnt slíkum störfum áfram þótt það falli ekki undir einkarétt þeirra vandséð er að menntun og reynsla fasteignasala veiti þeim meiri sérfræðiþekkingu til sölu atvinnufyrirtækja en öðrum svo sem endurskoðendum og viðskiptafræðingum því þykir ekki rétt að útiloka aðra sérfræðinga svo sem endurskoðendur og viðskiptafræðinga frá því að veita milligöngu við sölu fyrirtækja að lokum er lagt til að auk eftirlits með fasteignasölum skuli eftirlitsnefnd fasteignasala taka við kvörtunum frá kaupendum og seljendum fasteigna telji þeir að fasteignasala eða fasteignasali hafi valdið sér tjóni þannig geta kaupendum og seljendur fasteigna borið undir eftirlitsnefndina ágreining um þóknun og skaðabótaskyldu og aflað álits hennar um ágreiningsefnið hér er um að ræða mikilvæga réttarbót í þágu neytenda þar sem kostnaði við málsmeðferð verður stillt í hóf og málsmeðferð verður stutt hæstvirtur forseti ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem mun stuðla að öruggari fasteignaviðskiptum og tryggja neytendur betur í slíkum viðskiptum nauðsynlegt er að skýrar reglur skapi frjálst en öruggt viðskiptaumhverfi sem neytendur og samfélag geti treyst að lokinni þessari umræðu legg ég til virðulegi forseti að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar til umfjöllunar